Ha a tolmácsolás jó volt, márpedig gondolom jó volt, és Ön joggal, szégyenteljesnek nevezte azt, hogy bizonyos célkitűzéseinkre nincs pénz így, európai szinten. Szerintem ennél nagyobb szégyenek is vannak. Valettán ott volt egy európai uniós tagország kormányfője, bizonyos Orbán Viktor Magyarországról, aki azt találta mondani utána Minden terrorista migráns. Illetve még egy szép mondata volt A kvóta mármint a menekültkvóta csak a terrorizmus egész Európában való szétterjesztését szolgálja.